Signora Presidente, onorevoli colleghi, ci avete proposto una risoluzione che rappresenta il non plus ultra delle demagogie delle sinistre, con la quale chiedete di spalancare le porte dell'Europa ad una accoglienza indiscriminata tanto è facile fare gli accoglienti con i porti degli altri e di consentire alle ONG di agire liberamente nel Mediterraneo, senza controllo da parte delle autorità preposte, e addirittura considerando la loro attività sempre esclusa dall'ambito di applicazione della normativa sul favoreggiamento della migrazione irregolare. Ebbene, per questi motivi, non solo abbiamo votato contro, ma abbiamo anche presentato una mozione alternativa, questa sì volta a proteggere i nostri confini e i nostri cittadini. Il modo migliore per salvare vite è impedire le partenze e agire direttamente in Africa, rafforzando la cooperazione con i paesi terzi, di origine e di transito, per definire soluzioni a lungo termine, capaci di affrontare le cause della migrazione economica. Ad oggi abbiamo solo sentito parlare dell'accordo di Malta, prima venduto come una soluzione a tutti problemi, ora relegato ad un mero progetto pilota, abbandonato dagli Stati membri, così come avevamo previsto. Se questi sono gli strumenti con cui la Commissione von der Leyen intende gestire i flussi migratori, temo che sarà destinata ad un ulteriore fallimento. Abbiamo presentato degli emendamenti perché vogliamo che gli Stati membri possano continuare a valutare se le operazioni di soccorso condotte dalle navi private rappresentino un'azione di pura assistenza umanitaria o di favoreggiamento alla criminalità. Gli Stati membri devono poter decidere, sulla base delle proprie legislazioni, se autorizzare o meno l'ingresso delle navi delle ONG nei propri porti e non lasciare che siano le Carole di turno ad arrogarsi tale diritto, arrivando anche a sfidare un ministro. Vogliamo regole certe per scoraggiare azioni e iniziative che possano diventare ulteriore motivo di attrazione per chi, illegalmente, vuole raggiungere l'Europa. Ben venga la migrazione legale, ma l'Europa deve dire no ai trafficanti di esseri umani e ai criminali nascosti dietro ai falsi buonisti!